ég þakka þessa umræðu eins og aðrir sem hafa tekið til máls og þakka sérstaklega fulltrúum stjórnarandstöðunnar úr utanríkismálanefnd sem hér hafa talað fyrir ágætar ræður árna þór sigurðssyni fyrir málefnalega og góða ræðu þó ég sé ekki sammála öllu sem þar kom fram og háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni fyrir líflega ræðu sem var ekki nákvæm endilega í öllum þeim atriðum sem mestu máli skipti og hann gerði mest úr þar vildi ég sérstaklega nefna að tilvitnanir hans til stefnu flokka og yfirlýsinga ríkisstjórnarinnar voru býsna ónákvæmar þess vegna ætla ég með leyfi hæstvirts forseta að lesa upp þá texta sem hann vísaði til þannig að þeir komi þá réttir í þingskjöl en ekki í þeirri útgáfu sem háttvirtur þingmaður hafði uppi í sínu máli í landsfundarályktun sjálfstæðisflokks segir um það mál sem hér er til umræðu landsfundur telur að hagsmunum íslands sé betur borgið með því að standa fyrir utan evrópusambandið áréttað er að aðildarviðræðum við e s b verði hætt og þær ekki teknar upp aftur nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu í ályktun flokksþings framsóknarflokksins í vetur er með sama hætti áréttað að flokkurinn telji að það sé betra að standa utan e s b og segir um aðildarviðræður ekki verði haldið lengra í aðildarviðræðum nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu

ríkisstjórnarinnar sem sérstaklega var vitnað til er byggt á þessu orðalagi flokksþinganna tveggja og sagt gert verður hlé á aðildarviðræðum íslands við evrópusambandið og úttekt gerð á stöðu viðræðnanna og þróun mála innan sambandsins úttektin verði lögð fyrir alþingi til umfjöllunar og kynnt fyrir þjóðinni ekki verði haldið lengra í aðildarviðræðum við evrópusambandið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu

getið um nokkra mismunandi liði hvar erum við stödd við erum stödd á þeim stað að það er búið að stöðvaviðræður gera hlé eins og menn vilja orða það af því að viðræðunum hefur réttilega ekki verið slitið það hefur verið gert hlé eins og talað var um það eiga ekki sér stað viðræður við evrópusambandið á þessari stundu um aðild íslands pólitískum og tæknilegum viðræðum hefur verið hætt eins og segir í stjórnarsáttmálanum og eins og gert var ráð fyrir í landsfundarsamþykktum flokkanna utanríkisráðherra boðar hér í ræðu sinni að hann vinni að gerð samnings við háskólastofnun um gerð þeirrar skýrslu sem líka er talað um í stjórnarsáttmálanum og þegar sú skýrsla liggur fyrir þá liggur fyrir samkvæmt stjórnarsáttmálanum að málið kemur til umfjöllunar og umræðu á alþingi og þá náttúrlega blasa við nokkrir mismunandi kostir ég veit að það eru í þessum sal talsmenn mismunandi kosta í því sambandi einn kosturinn er sá að gera eins og sumir hafa rætt í þessari umræðu að leggja fyrir alþingi þingsályktunartillögu sem nemi úr gildi þingsályktunartillöguna frá sextánda júlí tvö þúsund og níu það er hægt í kjölfarið á því væri hægt að senda evrópusambandinu bréf um það að ísland segi sig formlega frá viðræðunum það er formlegt skref sem unnt væri að stíga eftir þá umfjöllun alþingis sem hér liggur fyrir sá möguleiki er líka fyrir hendi að láta nægja í þingsályktunartillögu af þessu tagi að segja að alþingi styðji þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar

þá væri eftir þá umfjöllun alþingis og eftir þá skýrslugerð de nú hefur verið boðuð alþingi er í raun og veru að lýsa stuðningi sínum við þá aðgerð sem þegar hefur átt sér stað og bara til að nefna það hér ég tel að það sé í fullu valdi utanríkisráðherra stjórnskipulega séð að gera hlé leysa samningahópa upp færa menn til annarra starfa innan ráðuneytis og svo framvegis og svo framvegis ég held að stjórnskipulega geti enginn efast um það að ráðherra hefur slíka heimild

sem blasir við eftir skýrslugerð og umfjöllun alþingis væri sá sem ég veit að sumir í þessum sal vilja að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um framahdl málsins og ég segi

sem ég er hér að nefna þessir valkostir eru á borðinu það hefur ekki verið tekin formleg ákvörðun um neinn þeirra ekki um þjóðaratkvæðagreiðslu ekki um að slíta viðræðum ekki um neinn þessara kosta en ríkisstjórnin hefur boðað leið og farveg fyrir málið að þessu marki að þeim punkti að við hér í þinginu

þeim var hætt per facto þó enn sé um að ræða formlega stöðu íslands sem aðildarríkis í annan stað er í pípunum sú skýrslugerð sem ráðherra hefur boðað og ég held að allir sem að minnsta kosti hafa komið að málinu á borði ríkisstjórnarflokkanna leggja mikið upp úr og binda miklar vonir við að verði greinargóð og geti orðið góður grundvöllur umræðu og ákvarðanatöku á næstu stigum máls þegar það liggur fyrir og þegar umræða á grundvelli þeirrar skýrslu hefur átt sér stað í þinginu þá er ljóst hvernig við tökum

staðfesta hlé þá til lengri tíma heldur en nokkurra mánaða heldur en nokkurra mánaða eða að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu það eru þeir kostir sem eru í stöðunni ég vil hins vegar segja það sem mína persónulegu skoðun að hvað sem líður öllum þessum einstöku liðum í ferlinu og tæknilegum atriðum í þessu sambandi þá held ég að okkur megi öllum vera ljós sá pólitíski veruleiki sem háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson benti á í ræðu sinni hér í upphafi auðvitað er staðan sú að það er fráleitt að ætlast til þess af ríkisstjórn og þingmeirihluta sem vill ekki inn í e s b að slíkur meiri hluti í þinginu slík ríkisstjórn klári aðildarviðræður nógu erfitt var það fyrir síðustu ríkisstjórn sem gekk til þess verks klofin hluti hennar vildi inn í e s b hluti hennar vildi það alls ekki hluti hennar var einhvers staðar mitt á milli vildi viðræður en ekki aðild það er sjónarmið en það var nógu erfitt fyrir þá ríkisstjórn að vernda þennan pólitíska bakgrunn og þann pólitíska stuðning við viðræður að þær skiluðu einhverju áleiðis

að samningum var lokið um kafla sem allir gengu út frá í upphafi að yrðu afgreiddir nánast með undirskrift og pennastriki kafla sem við erum hvort sem er aðilar að af því að við erum í á það var á þeim þremur árum sem liðu frá því að formlegar samningaviðræður byrjuðu og þangað til þeim var hætt nú í sumar þá gerðist það að hluta þeirra kafla sem alltaf hefur verið sagt að við værum hvort sem er aðilar að sem aðilar að e e s hluti þeirra var kláraður en ekki allir svo talar vinstri hreyfingin grænt framboð um það að á einu ári eigi að klára erfiðu kaflana þegar það tók þrjú ár að klára hluta léttu kaflanna sjávarútvvegsmál landbúnaðarmála það eru ekki byrjaðar neinar viðræður á sviði landbúnaðarmála eru menn búnir að skiptast á einhverjum stefnuplöggum en það eru engar viðræður byrjaðar ekkert að gerast í sjávarútvegsmálunum þetta eru punktarnir sem allir vissu frá upphafi að yrðu erfiðu punktarnir ég get ekki skilið annað en vinstri hreyfingin grænt framboð hafi verið með þeirri landsfundarályktun sem háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson vitnaði hér í eingöngu að ná sér í tímabundna fjarvistarsönnun fram yfir kosningar með orðalagi landsfundarályktunarinnar en auðvitað held ég að þeim sem setið hafa í þessum málum af hálfu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafi verið ljóst að miðað við gang viðræðnanna frá tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán væri algerlega óraunhæft hvort sem er að klára viðræðurnar á einu ári þetta var bara leikaraskapur ég ætla ekki að fara lengra í þessu efni hæstvirtur forseti ég hef gert grein fyrir því hvernig ég sé þetta mál fyrir mér og ég held að í samræmi við orðalag stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sé